Vraždil a okrem mnohých ďalších uvrhol do smútku a beznádeje i svoju vlastnú rodinu.

Dovoľte mi, aby som odcitovala prezidenta Spolkovej republiky Nemecko na pohrebe obetí Stojíme všetci pred vážnou otázkou.

Robíme dosť preto, aby sme uchránili ohrozené osoby? Robíme dosť pre vnútorný mier v našich krajinách? Samých seba musíme skúmať, čo máme robiť lepšie v budúcnosti, aké ponaučenie musíme vyvodiť z tejto skutočnosti. Pomáhajme aj rodičom s ich deťmi, aby sa vyhli ohrozeniam. Preto opätovne vyzývam Európsky parlament a Európsku komisiu na podporu celoeurópskej kampane Viete, kde je teraz vaše dieťa? Ako som to už povedala na tejto pôde, urobme všetko preto, aby sa takáto udalosť už nikdy neopakovala.